În contextul crizei economice și financiare mondiale, guvernul țării mele a fost nevoit să reducă salariile bugetarilor, pensiile, ajutorul de șomaj și să taie subvențiile. Având în vedere aceste măsuri deosebit de dure, pentru a se asigura cheltuirea corectă și eficientă a banului public este nevoie ca achizițiile publice să se facă în modul cel mai transparent și rapid posibil. De asemenea, trebuie încurajată utilizarea sistemelor electronice de licitații, care duc la eliminarea corupției și fraudei din sistemul achizițiilor publice. Procedurile birocratice existente, regimul juridic confuz și complicat, precum și necesitatea clarificării căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții au dus la blocarea derulării unor contracte importante.